Voorzitter, christen democraat Scurria heeft de gouden sleutel gevonden om nog meer mensen naar Europa te halen en ons continent te laten overstromen door laag opgeleide kansarme mensen onder het mom van 'vrijwilligers'. Deze mensen mogen dan in theorie wel niet de banen innemen van de West Europeanen, maar in de praktijk zal dat wel gebeuren. Immers, immigranten uit niet lidstaten mogen hier visumvrij naartoe gaan reizen, krijgen vrije toegang tot ons gezondheidsstelsel, alsmede recht op een uitkering, werk na afloop van hun vrijwilligersperiode en uiteraard recht op gezinsvorming.